virðulegur forseti ég var staddur í þórsmörk um helgina í fínu lífi mínu sem fararstjóri í litlum félagsskap sem heitir félag barnanna frá föstudegi til sunnudags og komst þess vegna ekki að þessum atburðum fyrr en heim kom á sunnudegi í þórsmörk léku börn sér í snjó og kjarri og mér varð hugsað til þessa litla fótar sem fjallað er um í kvæði nóbelsskáldsins sem veit ekki hversu hart heimsins grjót er og um heimsins ráð sem brugga vondir menn þegar þessir atburðir vitnuðust mér og þeim sem voru í þessari ferð það rifjaðist upp fyrir mér að ég var staddur í new york tvö þúsund og eitt skömmu eftir hryðjuverkin þar sem fréttamaður á vettvangi þeirra skelfilegu atburða og rifjaði upp fyrir mér þann vanmátt sem maður upplifir gagnvart slíku voðaverki en maður verður auðvitað líka jafngrimmilegur og tilefnislaus sem sá verknaður var að viðurkenna með sjálfum sér að hann var ekki samhengislaus hann var hluti af atburðarás sem rekja má aftur til borgarastyrjaldarinnar í afganistan áratug áður og jafnvel enn lengra aftur í tímann og þannig má segja líka að íraksstríðið sem leiddi af þeirri hryðjuverkaárás að hluta til hafi gefið af sér flesta þá herforingja sem nú stýra isis sem nú bera ábyrgð á voðaverkunum í parís

geta lifað með okkur um langa hríð menn tala mikið í þessu samhengi um að breyta ekki gildum sínum og viðhalda þeim en ég held að menn hljóti að ræða um gildi hins vestræna heims þegar kemur að afskiptum í öðrum heimsálfum þegar kemur að hagsmunagæslu